Signora Presidente, onorevoli colleghi, si è molto parlato di Brexit, come è giusto che sia, ma voglio ricordare che tra i punti in discussione alla riunione del prossimo Consiglio europeo ci sarà anche il tema del cambiamento climatico, proprio nel contesto degli accordi internazionali, tema su cui vorrei concentrarmi io. Dopo il recente summit di New York delle Nazioni Unite, ci avviciniamo alla COP25 che si terrà fra qualche mese, a dicembre, a Santiago. Noi abbiamo salutato con successo l'accordo di Parigi, con l'impegno globale di mantenere ben al di sotto della soglia critica di due gradi percentuali l'aumento della temperatura. Tuttavia, oggi, è bene dirlo, noi siamo lontani dall'arrivarci. È lo stesso Consiglio Ambiente ad aver affermato che, con gli impegni attuali e con l'attuale evoluzione delle emissioni di gas serra, non saremo in grado di realizzare gli impegni che abbiamo preso a Parigi. Quindi, da una parte, siamo ben consci che il contrasto ai cambiamenti climatici per poter essere efficace deve essere coordinato a livello internazionale e, ahimè, il quadro non è proprio rassicurante.

D'altro canto, dobbiamo però confermare e rafforzare la nostra leadership, la leadership europea esercitata in questi anni per fronteggiare l'emergenza climatica. I dati dimostrano, inequivocabilmente, che crescita economica e diminuzione delle emissioni possono camminare di pari passo. Si tratta di un cambiamento importante e impegnativo che possiamo realizzare e che dobbiamo realizzare in modo equo, inclusivo, sostenibile e, devo dire, anche adeguando i nostri sistemi produttivi. Ecco, le scelte che i capi di Stato intendono prendere da qui ai prossimi mesi saranno quindi decisive.